Hlasovala som za predložené uznesenie, no považujem ho za nedostatočné. Píše sa v ňom o nedostatkoch a nezrovnalostiach v príprave a realizácii volieb.

Vyrastala som v komunizme a viem, čo to znamená, keď sa volebná účasť blíži k hraniciam

Európska únia bude silným globálnym hráčom len vtedy, ak sa nenechá vydierať. My sme síce závislí na ruskom plyne a rope, no zároveň Rusko je odkázané na miliardy, ktoré za tieto suroviny platíme. Odkazujem preto pánovi Putinovi, že tento Parlament bude pozorne sledovať jeho ďalšie kroky a ak pristúpi k represii voči pokojne demonštrujúcim občanom, sme podobne ako v prípade Bieloruska pripravení prijať konkrétne opatrenia.